Najlepša hvala. Spoštovani predsednik državnega zbora, jaz bom kršil poslovnik. Nimam, namena, da bomo dodatno razpravljali, ampak le povabilo predsedniku vlade, da vlada kot skupščina DUTB-ja